Voorzitter, Europa is de afgelopen jaren opgeschrikt door talloze door de islam geïnspireerde en gelegitimeerde terroristische aanslagen.

Toch komt het woord islam precies nul keer terug in het verslag, nul keer. Wat dit Parlement doet is niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat. De titel van dat verslag is goed.

Dit terwijl islamieten verantwoordelijk zijn voor 99 van alle terroristische moorden in 2015 en 95 van alle terroristische moorden in 2016. Voorzitter, dat zijn niet mijn gegevens, maar de gegevens van Europol.

Voorzitter, wat ons betreft is er geen plaats in Europa voor jihadisten en geradicaliseerde moslims en worden de grenzen onmiddellijk gesloten.